sjö um vörugjald lögum númer á fimmtíu nítján hundruð áttatíu og átta um virðisaukaskatt og lögum númer níutíu og sex nítján hundruð níutíu og fimm um gjald af áfengi og tóbaki með síðari breytingum frá efnahags og viðskiptanefnd nefndarálitið er að finna á þingskjali sex hundruð tuttugu og sex nefndin hefur fjallað um málið og fengið á sinn fund hennýju hinz og ólaf darra andrason frá alþýðusambandi íslands helgu jónsdóttur frá bandalagi starfsmanna ríkis og bæja ingva má pálsson og þorstein þorgeirsson frá fjármálaráðuneyti andrés magnússon frá félagi íslenskra stórkaupmanna hólmfríði guðmundsdóttur og hólmfríði þorgeirsdóttur frá lýðheilsustöð jóhannes gunnarsson frá neytendasamtökunum elínu smáradóttur hauk eggertsson og þorkel helgason frá orkustofnun hannes g sigurðsson frá samtökum atvinnulífsins ernu hauksdóttur frá samtökum ferðaþjónustunnar jón steindór valdimarsson frá samtökum iðnaðarins sigurð jónsson frá samtökum verslunar og þjónustu og davíð þorláksson frá viðskiptaráði með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um vörugjald lögum um virðisaukaskatt og lögum um gjald af áfengi og tóbaki ég ætla nú ekki að lesa alt sem stendur í nefndarálitinu í stuttu máli gengur það út á það að að vörugjöld af matvöru eru felld niður og virðisaukaskatturinn lækkaður úr ýmist tuttugu og fjögur og hálft eða fjórtán prósent niður í sjö prósent þetta tekur einnig til veitingahúsareksturs þá eru aðrar vörur sem eru með fjórtán prósent virðisaukaskatt í dag lækkaðar niður í sjö prósent og þar á meðal er rafmagn það kom fram hjá hæstvirtum fjármálaráðherra við fyrstu umræðu að mikil umræða hefði orðið um áfengi sem átti að lækka í virðisaukaskatti um tuttugu og fjögur komma fimm niður í sjö prósent en á móti ætluðu menn að hækka áfengisgjaldið sem er krónutala á hvern millilítra áfengis eða hreins áfengis

hækkun á vörunni hjá áfengis og tóbaksversluninni en hins vegar lækkun hjá veitingahúsunum hann vildi að þetta yrði skoðað nánar og nefndin tók afstöðu til þess og felldi þau ákvæði úr frumvarpinu með breytingu sem er gerð

var líka rætt töluvert um gosdrykki sérstaklega frá fulltrúum lýðheilsustofnunar sem bentu á skaðsemi og það mætti nú gjarnan koma fram gagnvart þeim unglingum sem drekka of mikið gos og of stöðugt gos að það getur orðið mjög skaðlegt þannig að glerjungurinn hverfur á ekki mjög löngum tíma þá var rætt töluvert mikið í nefndinni um skattlagningu á raforku og það er alveg sérkapítuli herra forseti sem við þyrftum að skoða vegna þess að það er orðið svo flókið kerfið þar skattlagningar og endurgreiðsla á virðisaukaskatti að þeir fulltrúar sem komu á fund nefndarinnar sögðu að það væri bara illframkvæmanlegt heldur óframkvæmanlegt en væri framkvæmt samt að sjálfsögðu nefndin hvetur ráðuneytið og hagsmunaaðila til að finna einfalda lausn á því flókna kerfi og gera það einfaldara og gagnsærra nefndin leggur til tvenns konar breytingar á frumvarpinu annars vegar eru laga til hins vegar er gerð lagfæring á frumvarpinu þar sem við samningu þess láðist að setja inn ýmis tollskrárnúmer sem þó var ætlunin að frumvarpið tæki til undir nefndarálitið rita háttvirtir þingmenn pétur h blöndal með fyrirvara jóhanna sigurðardóttir með fyrirvara dagný jónsdóttir lúðvík bergvinsson með fyrirvara birgir ármannsson ágúst ólafur ágústsson með fyrirvara ásta möller með fyrirvara sæunn stefánsdóttir og ögmundur jónasson með fyrirvara þá ætla ég herra forseti að gera grein fyrir fyrirvara mínum

að falla undir einhverja sérskattlagningu það eigi að afnema vörugjald af sykri að sjálfsögðu eins og öllum öðrum vörum vegna þess að einfaldleikinn er líka verðmæti í sjálfu sér það kom fram í máli gesta hjá nefndinni að þetta frumvarp væri ein mesta einföldun í skattlagningu eða innheimtu skatta sem hefði komið lengi það að afnema vörugjöldin af matvörum og líka það að samræma virðisaukaskattinn við megum ekki gleyma því hér á hinu háa alþingi að það er atvinnulíf sem stendur undir allri velferð í þjóðfélaginu og þetta atvinnulíf þarf að reikna út alla skatta og öll þau gjöld sem við leggjum á og sú vinna er oft ótrúlega mikil herra forseti við þurfum að gæta að því að atvinnulífið fari ekki að snúast um það að innheimta skatta fyrir ríkið og gera kerfið einfalt það að halda inni sykri gerir kerfið flókið óþarflega flókið ég tel herra forseti þó að ég skilji alveg sjónarmið þeirra sem telja að sykurneysla mætti vera minni ég tel að hún sé ekki mjög ein fyrir verði það er að verð á sykri hafi ekki mikil áhrif á neysluna enda hefur það sýnt sig að skattar á sykri eru með þeim hæstu á íslandi í heiminum og neyslan hvergi eins mikil eða óvíða og sama er með áfengi skattar á áfengi eru óvíða eins háir og á íslandi og neyslan óvíða eins mikið sú kenning því að hægt sé að stýra neyslu einstaklinga með sköttum ég held að hún fái ekki staðist svona flókið kerfi við þurfum að horfa til þess og ég er hlynntur einfaldari kerfum og vil hafa þau sem allra einföldust og þess vegna er ég með fyrirvara við þetta frumvarp sem ég tel samt afskaplega gott herra forseti afskaplega gott að því leyti að það einfaldar mjög mikið framkvæmdina er líka mjög mikil skattalækkun sem ég gleðst yfir og það er þetta litla atriði með sykurinn sem ég hef fyrirvara við